virðulegi forseti ég held að það sé engum blöðum um það að fletta að þetta mál sem tengist icesave deilunni er eitthvað það allra erfiðasta sem við íslendingar höfum lent í ég held að sú milliríkjadeila sem af henni spratt sé líklegasta erfiðasta deilan sem íslendingar hafa nokkru sinni átt í háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson á í reynd hrós skilið fyrir sína ræðu háttvirtur þingmaður reyndi ekki með neinum hætti að hlaupast undan þeirri ábyrgð sem hann og auðvitað ég sem sátum í þeirri ríkisstjórn sem var á sínum tíma hér völd auðvitað bárum með því að fara þessa leið við höfðum þá tvo kosti það er annars vegar að neita því að standa við þær skuldbindingar sem segja má að við höfum bakað okkur með þátttöku í alþjóðlegum samningum og fara það sem menn hafa hér kallað fram í eins og háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson fara dómstólaleiðina það var kostur sem menn auðvitað ræddu hins vegar varð það sú leið sem við vorum sammála um ég og háttvirtur þingmaður sem nú er formaður sjálfstæðisflokksins að fara það er að fara samningaleiðina ef við reifum aðeins þessa tvo kosti þá blasti það við að á þeim tíma þegar það fólk sem núna er hér fyrir utan að berja búsáhöld var líka statt fyrir utan alþingi og krafðist þess að dómstólaleiðin yrði farin þá skoðuðu menn það fyrri ríkisstjórn auðvitað skoðaði það eins og hægt var hún meðal annars kallaði til erlenda sérfræðinga og það var eitt af því sem menn vildu menn kröfðust þess að fá erlenda hlutlausa sérfræðinga og niðurstaða þeirra fleiri heldur en einnar lögfræðistofu var sú að sú leið væri ekki líkleg til þess að skila nokkrum árangri og menn einfaldlega fundu ekki einu sinni dómstólinn sem átti að fara með málið til háttvirtur þingmaður talaði hér um gerðardóm það var að vísu svo háttvirtur þingmaður að fyrrverandi fjármálaráðherra féllst á það einhliða án þess að bera það undir ríkisstjórnina að setja málið í gerðardóm evrópusambandsins en því var hafnað því var hafnað af þeim sem störfuðu þá með honum í ríkisstjórn ákvörðunin eða rökin sem lágu því til grundvallar frú forseti að fara samningaleiðina af því að háttvirtur þingmaður

í þessari miklu milliríkjadeilu sem við áttum þá í var það alveg ljóst að þeir sem voru okkar stuðningsmenn hvort heldur var innan e e s eða á norðurlöndunum þeir töldu það ekki rétt hjá okkur að virða okkar skuldbindingar að vettugi þeir óskuðu eftir því eða þeir að minnsta kosti gáfu það mjög sterklega til kynna að þetta skipti máli fyrir þeirra aðkomu að málum ég held að það sé rétt bara að segja það eins og ég upplifi það og ég er viss um að háttvirtur þingmaður sem þá var formaður utanríkismálanefndar gerði það líka á sínum tíma að við þurftum á þeirra atbeina að halda þegar við alþingi íslendinga var sammála um að fara þá leið sem tengist alþjóðagjaldeyrissjóðnum þá var það líka ljóst að inn í þann pakka þurftum við að fá stuðning norðurlandaþjóðanna það kom alveg skýrt fram að til þess að fá það lán var það forsenda okkar að við skýrðum skuldbindingar okkar og lán þeirra var forsenda þess að við gætum fjármagnað þann björgunarleiðangur sem fyrrverandi ríkisstjórn þar á meðal ég og háttvirtur þingmaður vorum sammála um að þyrfti að fara á þessum tíma var það einfaldlega þannig að það var engin þjóð sem taldi rétt að við færum þessa leið ef við hefðum farið hana af því að háttvirtur þingmaður leitar eftir afstöðu til þess þá tel ég að það hefði orðið til þess að ísland hefði einangrast á alþjóðavettvangi við hefðum í reynd slegið um okkur efnahagslega víggirðingu það hefði verið mjög erfitt fyrir okkur að halda áfram þeim alþjóðlegu viðskiptum sem ísland sem útflutningsland byggir á þetta er auðvitað það sem skiptir ákaflega miklu máli

komust að þeirri niðurstöðu hvar er það álit að það einfaldlega væri ekki fararinnar virði það kom fram af því hér er kallað hver eru þau álit þetta kom fram á sínum tíma og var birt af hálfu ríkisstjórnarinnar niðurstöðurnar í fréttatilkynningu mig

þar á meðal vextina það kann að vera að það hefði verið miklu æskilegra að hafa samninginn öðruvísi og ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni og ég væri til með að gefa vinstri höndina á mér til þess að hafa getað komið með betri samning ég trúi því hins vegar og treysti að við þessar aðstæður sem samninganefndin var að þá hafi þetta verið besta niðurstaðan en við háttvirtan þingmann formann sjálfstæðisflokksins segi ég hins vegar að þær fimm sex málefnalegu athugasemdir sem hann kom fram með varðandi þak varðandi vexti fyrirkomulag vaxtahæðarinnar og svo framvegis varðandi lengd lánsins þetta er að sjálfsögðu eitthvað sem þingið verður að fjalla um og mun fjalla um í sinni umfjöllun um þetta mál því málið kemur auðvitað til kasta þingsins hitt getur háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson ekki sagt hann getur ekki komið hingað og sagt að það sé ekki boðlegt af hæstvirtum fjármálaráðherra að reifa hér það minnisblað um samningsstefnu sem sjálfstæðisflokkurinn stóð fyrir gagnvart hollendingum ég segi það bara alveg hreinskilnislega um það vissi ég aldrei þegar það var gert en ég sem starfandi utanríkisráðherra kom hins vegar í veg fyrir það að sams konar samkomulag væri gert af hálfu sjálfstæðisflokksins við breta og hvar stæðum við í dag ef við hefðum ekki einungis asnast til þess að skrifa undir þetta minnisblað við hollendinga heldur líka gert það gagnvart bretum ég get staðfest það sem aðalsamningamaðurinn sagði í viðtali við morgunblaðið í dag að samningsblaðið þar sem var undirritað við hollendinga það eltir okkur eins og afturganga í gegnum alla þessa samninga og það get ég vitnað um ég hef sjálfur átt viðtöl við erlenda ráðherra þar sem þetta kom skýrt fram og ég tel bara að það sé rétt þegar þingið fjallar um þetta að það komi fram þær bréfaskriftir sem á undanförnum vikum og mánuðum hafa átt sér stað til dæmis við samningamenn hollands og þá getur háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson séð það sjálfur svart á hvítu hvort þetta er rétt eða rangt þannig að ég hrósa háttvirtum

sjálfstæðisflokksins gerði þetta mál allt saman miklu verra á g ætla ekki að halda því fram að án hennar hefði niðurstaðan orðið betri en sannarlega var hún ekki til þess að hjálpa okkur akkúrat hvar var utanríkisráðuneytið utanríkisráðuneytið er búið að vinna baki brotnu í vetur við það að sveifla samningunum úr þeim farvegi sem þetta ólukku minnisblað við hollendingana leiddi til það er það sem við höfum verið að gera en frú forseti ég ætla að vísa til þess að háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson var á sínum tíma formaður utanríkismálanefndar hann telur það núna að við munum þurfa að bera þunga bagga vegna þessa samnings þegar hann hélt sína ræðu hér fimmta desember síðastliðinn þá greindi hann frá því að hann sem formaður nefndarinnar og nefndin undir hans forustu hefði kannað skuldir og eignastöðu landsbankans og hann þrítók það að vísu til þess að ég sé algjörlega heiðarlegur gagnvart þingmönnum hann þrítók það að niðurstaðan væri að sjálfsögðu undirorpin mikilli óvissu en háttvirtur þingmaður komst eigi að síður að þeirri niðurstöðu með leyfi forseta sá möguleiki er því fyrir hendi að eignir landsbankans dugi fyrir forgangskröfum þannig að ekkert falli á ríkissjóð síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan þá hafa eignir bankans heldur styrkst og þegar haft er í huga að skilanefndin hefur núna sjö ár til þess að fá sem mest út úr þeim þá leyfi ég mér að fullyrða að sá möguleiki sem háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson nefndi fimmta desember sé töluvert meiri nú en þá mig langar að spyrja háttvirtan þingmann eða þann talsmann sjálfstæðisflokksins sem hér talar á eftir ef að eignirnar dugðu hugsanlega fyrir öllum forgangskröfum í desember hvers vegna ekki núna